Malheureusement, la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres a raté une fois de plus l'occasion de produire des rapports qui auraient pu être votés à une large majorité en commission et trouver une grande approbation en plénière. Pourquoi n'est il pas possible de trouver un consensus sur les progrès qui restent manifestement à faire dans la plupart des États membres pour assurer l'égalité des droits, l'égalité de traitement, l'égalité des chances entre les hommes et les femmes? Malheureusement, parce que ceux qui s'estiment de gauche, dans cette commission mais aussi en plénière, se font un malin plaisir d'insérer dans ces rapports des revendications qui relèvent de la subsidiarité qu'il s'agisse du revenu minimum garanti ou de l'avortement ou des positions extrémistes

Moi, je regrette profondément que les détenteurs autoproclamés du monopole de la défense de l'égalité, qui insistent sur ces propositions idéologiques et populistes, rendent un très mauvais service aux femmes et empêchent des progrès au lieu de les promouvoir.